Señor presidente, mis palabras, brevísimas, no son para limitar ni bloquear el derecho de voto y el derecho de enmienda que asiste a todos los Grupos de la Cámara. Mi palabra es simplemente para indicar que los que apoyen al ponente y al Grupo Popular deben votar en contra de esta pretensión por una elemental razón. La razón es que romperíamos un acuerdo interinstitucional que ha costado cuatro años en conseguirlo. Con una sola de esas enmiendas que se vote favorablemente romperíamos el acuerdo interinstitucional. Así es que, por favor, voten en contra de esa pretensión.